To, že politici mají spolu mluvit, neznamená, že v tomto dialogu máme slevovat z důrazu kladeného na ochranu lidských práv, a to i vůči Saudské Arábii.